Es ist im Endeergebnis sicherlich ein Kompromiss, der typisch ist für die Arbeit hier in unserem Haus. Ein guter Kompromiss zeichnet sich ja dadurch aus, dass am Ende jeder, der daran mitgewirkt hat, vielleicht ein oder zwei Punkte hat, wo er sagt Das hätte ich mir vielleicht anders gewünscht oder hier hätte ich gerne einen Akzent anders gesetzt. Aber im Endeffekt haben wir ja doch mit einer großen Mehrheit auch im Ausschuss gesagt, dass das hier insgesamt in die richtige Richtung geht. Und ich will für die EVP Fraktion drei Punkte herausstellen, die auch mir in meiner Arbeit als Schattenberichterstatter sehr wichtig gewesen sind. Erstens Wir haben durch die neue Richtlinie ein Mehr an Arbeitnehmerrechten und mehr Schutz vor allen Dingen für prekär Beschäftigte. Zweitens die Kommissarin hat darauf hingewiesen Der bürokratische Mehraufwand für Unternehmer und den Mittelstand hält sich wirklich in überschaubaren Grenzen, sodass wir hier wirklich sagen können, wir haben hier auch einen echten Ausgleich von Interessen vorgenommen. Und drittens das ist gerade uns als Fraktion auch sehr wichtig gewesen Es ist uns gelungen, dass die Legaldefinition des Arbeitnehmerbegriffes, die die Kommission vorgeschlagen hatte, nun nicht im Text enthalten ist, sondern dass diese Definition weiterhin durch die Mitgliedstaaten vorgenommen wird. Eine einheitliche Definition auf europäischer Ebene hätte mehr rechtliche Unsicherheit als rechtliche Sicherheit bewirkt. Ich will als deutscher Abgeordneter auch sagen Auch diese Richtlinie wird die Situation von Arbeitnehmern in meinem Heimatland verbessern mein Heimatland, das an vielen Stellen ja berühmt ist für den Schutz von Arbeitnehmerrechten. Aber auch in meiner deutschen Heimat ist die Tarifbindung beispielsweise nur noch bei 52 Prozent. Das heißt, auch Millionen Arbeitnehmer in Deutschland werden von dieser Richtlinie profitieren.

Da kann ich nur sagen Wo sind Sie in den letzten fünf Jahren gewesen?